Soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit sollten eigentlich eine Selbstverständlichkeit für Unternehmen sein. Dies ist aber leider schon lange nicht mehr der Fall, wie auch die Finanzkrise deutlich gezeigt hat. Der Berichterstatter hat mit Recht darauf hingewiesen, dass eine der Grundfragen in dieser ganzen Geschichte die nach Freiwilligkeit oder Verpflichtung ist. CSR kann und darf sich aber nicht in Hochglanzbroschüren mit geschönten Zahlen erschöpfen.

Hier verlangen wir einen Vorschlag vonseiten der Kommission, um hier endlich einen Schritt weiterzukommen und Vergleichbarkeit herzustellen.

Nachhaltiges Wirtschaften und soziale Verantwortung sind etwas anderes, als Dinge in Broschüren zu versprechen, die man gar nicht einzuhalten gedenkt.